A közelmúlt eseményei, illetve a jövő várható lépései azt vetítik elő, hogy ebben a témában több újabb probléma fog előkerülni az Európai Unió területén, hiszen a romániai Felsőcsertésen már kiadta a környezetvédelmi hatóság a működési engedélyt egy cianidos, bár kisebb mértékű bányának, Szlovákiában pedig, Kremnicán, szintén előkészítés alatt áll egy bánya újranyitása. Ha nem akarjuk azt, hogy ezek a folyamatok elvezessenek odáig, hogy